Rozporządzenie regulujące przepisy w obszarze transgranicznych spraw spadkowych bez wątpienia możemy uznać za jedno z większych osiągnięć w tej kadencji Parlamentu Europejskiego.

Nie ma chyba potrzeby po raz kolejny podkreślać znaczenia, jakie rozwiązania te będą miały dla obywateli, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej po stracie najbliższych, ale także, nie ukrywajmy tego, w trudnej sytuacji prawnej. Przepisy te dają możliwość wyboru prawa właściwego do całej masy spadkowej i ustalają nowe normy kolizyjne w przypadku niedokonania takiego wyboru.

Oczywiście można powiedzieć, że materia jest skomplikowana, ale to nie zwalnia nas z konieczności szukania o wiele bardziej klarownych rozwiązań w międzynarodowym postępowaniu spadkowym. Pojawiają się też pytania związane z praktycznym stosowaniem niektórych rozwiązań, w szczególności w obszarze, który jest wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia, czyli we wspomnianej przez Pana Komisarza kwestii podwójnego czy też wielokrotnego opodatkowania. Jest to niewątpliwie prawny i finansowy problem dla obywateli.

Jeśli unijne przepisy mają rzeczywiście przyczyniać się do uproszczenia procedur spadkowych, obywatele muszą mieć pewność, jak z tego prawa korzystać i jakie są tego konsekwencje, jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów dotyczących spadków transgranicznych.